Monsieur le Président, je suis tout à fait en mesure de répondre à cette question puisque ce qu'on appelle la société civile sera amenée à être consultée, à participer au forum de discussion et à donner ses avis.